Zgadzamy się co do tego, że trzeba walczyć ze zmianami klimatycznymi i wprowadzać różnego rodzaju przepisy i artykuły, które będą powodowały, że będziemy mogli po prostu powiedzieć, że

niepotrzebne Europie. I tutaj bym chciał Panią Komisarz poprosić, aby odeszła od takiego ideologicznego podejścia, aby skupiła się na tym, że możemy również i w tej materii dojść do porozumienia po prostu. Zachęcam do tego podejścia...